Madame la Présidente, le changement climatique, on le dit depuis ce matin, c'est tout simplement la désertification et la sécheresse qui s'aggravent, c'est la déforestation, ce sont les catastrophes naturelles, c'est le développement de la famine, de la pauvreté, essentiellement dans les pays du Sud, et ce sont les flux migratoires. Le sommet de Copenhague doit bénéficier de l'engagement des nations du monde pour trouver un équilibre entre quatre objectifs importants, le premier étant, bien sûr, celui de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais il s'agit aussi de ne pas freiner notre économie, d'éviter le dumping écologique et de promouvoir les nouvelles technologies européennes.

Ils ne sont donc pas considérés comme des pays devant contribuer à l'effort de réduction des gaz à effet de serre, alors qu'ils font partie des plus gros consommateurs de carbone. Je pense, bien sûr, à la Chine, je pense à l'Inde, au Brésil, qui doivent absolument s'engager à Copenhague vers des objectifs similaires à ceux des pays industrialisés, car ils n'ont strictement rien à voir avec la plupart des autres pays en développement. Les efforts de réduction du CO 2 doivent être répartis aux conditions les plus justes. Il nous faut éviter toute distorsion de concurrence. Les négociations doivent être également l'occasion de stimuler le déploiement de nos nouvelles technologies, de permettre le financement significatif de la recherche et développement. À Copenhague, il faudra et c'est une nécessité créer les conditions d'un échange durable entre les pays, fondé sur les intérêts mutuels. La réussite sera de favoriser une diffusion des technologies en direction des pays les moins développés, en contrepartie d'une reconnaissance des droits de propriété intellectuelle et d'une ouverture des marchés à ces technologies.